Frau Präsidentin! Die Sicherstellung eines besseren Zugangs zum Recht ist eines der Hauptziele der Politik der Europäischen Union zur Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. In einer modernen, globalisierten und digitalen Wirtschaft ist dabei das Vertrauen der Bürger in die Justiz ein entscheidender Faktor. Die Mediationsrichtlinie stellt in diesem Zusammenhang einen Meilenstein dar. Jetzt hat jeder Richter in der EU die Möglichkeit, in jeder Phase des Verfahrens dafür zu sorgen, dass zwei in eine Streitigkeit verwickelte Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben. Dabei stellt die Richtlinie sicher, dass durch das Mediationsverfahren das Ablaufen der Verjährungsfristen verhindert wird. Außerdem können die aufgrund der Verjährung getroffenen Vereinbarungen den Status einer vollstreckbaren öffentlichen Urkunde erlangen.

Nach Ablauf der Umsetzungsfrist haben die meisten Mitgliedstaaten eine Umsetzung gemeldet. Wichtig ist aber nicht nur, dass umgesetzt wird, wichtig ist vor allem, wie umgesetzt wird. Dazu müssen Fachleute und Rechtsanwender konsultiert werden, damit eine optimale Verbesserung gewährleistet ist.